Les deux autres grands secteurs sont concentrés, voire très concentrés.

Nous avons essayé de leur donner plus de force. Je pense que cela ne suffira pas.

Premièrement, il faudra les organiser, mais sous le contrôle de l'autorité publique parce qu'il faut et cela a été dit tout à l'heure par un collègue un observatoire des prix et des marges, car seule l'autorité publique peut garantir un équilibre entre les différents acteurs.